Madame la Présidente, nous sommes nombreux, j'espère même unanimes, dans cette enceinte à vouloir mettre fin aux mutilations génitales, qui constituent des horreurs encore trop souvent présentes dans nombre de pays.

Mais l'interdiction seule ne suffit pas à abolir ces crimes.

Il faut se donner les moyens juridiques et financiers, notamment, pour traduire en réalité cette ambition et mettre en place des stratégies visant à l'abolition de ces violences auxquelles des filles, par millions, sont encore exposées sans défense.